Denn dass ein anderer Mitgliedstaat zum Handkuss kommt, vor allem die Bürgerinnen und Bürger, ist angesichts der vorherrschenden, nach wie vor anhaltenden Strukturkrise unverantwortlich. Der ESM kann nur und ausschließlich seine Berechtigung haben, wenn alle Staaten ihre Haushaltsverpflichtungen einhalten und sich zur Sparsamkeit verpflichten. Die Japan Krise hat uns gezeigt, wie sicher die Atomkraft sein kann. Die Natur ist stärker als der Mensch. Dass die Stresstests mit mehr Vorsicht angegangen werden als die letzte Woche verordneten Grenzwerte, können wir angesichts der Geschichte mit Tschernobyl nur hoffen. Schluss mit den AKW! Konzentrieren wir uns endlich auf erneuerbare Energien!